frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt með síðari breytingum frá meiri hluta efnahags og skattanefndar en það er að finna á þingskjali fimm hundruð og níu á þingskjalinu kemur fram hvaða gestir heimsóttu nefndina þar er einnig rætt um það að í frumvarpinu sé lagt til að fjárhæð vegna sjómannaafsláttar barnabóta og vaxtabóta hækki í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarpsins fyrir árið tvö þúsund og átta en þar er gert ráð fyrir hækkun vísitölu um fjóra komma átta prósent í frumvarpinu er einnig getið um upphafsákvæði frumvarpsins að ríkisskattstjóra verði falið að úrskurða um heimilisrekstur lögaðila og bent á hversu mikilvægt og afdrifaríkt

undir nefndarálitið skrifa háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram bjarni benediktsson gunnar svavarsson lúðvík bergvinsson og ólöf nordal